Zunächst ganz herzlichen Dank an die Berichterstatter für die hier vorgelegte Arbeit, die direkt zu Beginn der Legislaturperiode deutlich macht, dass wir auch in den nächsten fünf Jahren auf dem Weg mutig weitergehen wollen, den Jean Claude Juncker vor fünf Jahren angefangen hat zu ebnen.

Ich will auch keinen Hehl daraus machen, dass wir in meiner Fraktion weitergehenden, darüber noch hinausgehenden Instrumenten sehr kritisch gegenüberstehen.

Wir werden uns in den nächsten fünf Jahren hier über Details streiten müssen wir auch aber über eines werden wir uns nicht streiten über die Richtung. Die ist für unsere Fraktion klar, und die ist auch für mich klar.